Comment peut on d'abord parler de son pays, des intérêts de son pays, parce qu'il y a des élections européennes, sans d'abord s'intéresser à l'ensemble des travailleurs qui partagent des intérêts communs face justement à ces grandes entreprises, dont on sait qu'elles mettent en concurrence les travailleurs les uns contre les autres pour affaiblir nos protections à tous? Alors oui, je lance un appel à tous les progressistes de ce Parlement, à tous ceux qui pensent que l'Europe peut être synonyme de progrès, voire que l'Europe n'a de sens que si elle amène du progrès pour tous les citoyens,

Alors oui, j'en appelle à eux, non pas en disant que ce texte est parfait, qu'il résout tout, mais qu'il est un signe aujourd'hui d'unité, de progrès et de relations pacifiques entre les salariés, de lutte contre la concurrence déloyale qu'on cherche à créer entre eux, bref faire en sorte qu'enfin Europe et progrès soient deux mots qui riment ensemble.